Și eu voi spune, ca și Cecilia Wikström, că astăzi trăim un moment istoric pentru politica de azil a Uniunii Europene și mă bucur că, împreună, am reușit să ajungem la acest rezultat, prin care, iată, săptămâna aceasta

Deci este un succes pentru Parlament, pentru Comisia Europeană, pentru Consiliu și vreau să încep prin a mulțumi Comisiei Europene, Comisarei Cecilia Malmström în particular și echipei sale, vreau să mulțumesc Consiliului și, în particular, Președinției irlandeze, care a fost extrem de utilă și de ajutor în finalizarea acestui dosar și, desigur, colegilor mei raportori din umbră din toate celelalte grupuri politice. Cred că este important, referindu mă la EURODAC, unde sunt raportor, să precizez exact ce este EURODAC. Este un sistem de colectare a amprentelor digitale de la trei categorii de persoane 1. este vorba de persoanele din alte state decât Uniunea Europeană, care solicită azil sau protecție internațională în Uniunea Europeană

este vorba de persoanele prinse trecând granița unui stat al Uniunii în mod ilegal și 3. este vorba de amprentele de la persoanele iarăși din afara Uniunii Europene, care sunt prinse în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru. Toate aceste categorii de persoane și, respectiv, de amprente folosesc pentru implementarea politicii de azil. Am să dau un exemplu de ce e nevoie de o astfel de bază de date pentru că au existat situații în care o persoană a cerut azil politic în Franța și apoi a cerut azil politic și în alte state, în Germania sau în Marea Britanie. Instanțele respective de judecată pot verifica exact, prin baza de date EURODAC, în câte alte locuri, dacă s a întâmplat așa ceva, persoana respectivă a cerut azil politic. De asemenea, au fost câteva situații în care cei care au solicitat azil politic au pretins că, de pildă, cu două luni în urmă erau torturați într o anumită țară ori, verificându se în sistemul EURODAC, s a descoperit că, la data respectivă, intraseră deja în Uniunea Europeană și, ca atare, argumentul nu era real. Ce vreau să spun vreau să spun că vrem să îi protejăm și să îi sprijinim pe toți cei care au într adevăr nevoie de protecție internațională și sunt bineveniți în Uniunea Europeană. Și, evident, trebuie să fie onești cu noi. Dar nu vrem să îi protejăm pe cei care vin aici mințindu ne și încercând să înșele sistemul. Așa cum nu vrem ca nimeni, niciun cetățean european, să ia beneficii sociale din mai multe state ale Uniunii, nu vrem ca acest lucru să se întâmple pentru cei care cer azil politic. Deci aplicăm reguli egale pentru cetățenii Uniunii și solicitanții de protecție internațională. Noutatea principală a acestui raport este accesul autorităților de cercetare, în cazuri de infracțiuni serioase și de terorism, la răspunsuri de la baza de date EURODAC cu privire la amprente. Și iarăși am să dau un exemplu dacă se comite o faptă gravă sau un act de terorism într un stat membru și se colectează amprente digitale de la locul crimei, iar acestea nu sunt identificate în baza de date națională și nici în alte baze de date, atunci statul respectiv poate să întrebe EURODAC dacă are sau nu astfel de amprente în sistemul său. EURODAC face doar o comparare, nu îți dă nume înapoi, îți spune da sau nu și te trimite la țara unde acele amprente au fost colectate. Prin urmare, există garanții de protecție a datelor personale, persoana este informată atunci când i se ridică amprentele că s ar putea să fie folosite în acest scop.